Madame la Présidente, l'Union européenne a dans ses gènes la liberté de circulation, qu'elle soit pour les marchandises, les capitaux, les services et les personnes. C'est pourquoi j'ai voté le mécanisme d'interconnexion européenne et les réseaux de transport. Si la mobilité en Europe est un acquis dans l'esprit des gens, il nous reste encore beaucoup de travail pour leur offrir un réseau européen de transport à la hauteur de ses promesses. Aujourd'hui, l'adoption de cet ambitieux mécanisme est une réelle avancée pour le transport intraeuropéen. Je viens d'une région frontalière, à la limite de l'Espagne.

Les crédits européens ont permis de construire une ligne à grande vitesse, qui reliera bientôt Perpignan à Barcelone, et ainsi de développer l'économie du territoire. Malheureusement, la réalisation du chaînon manquant entre Perpignan et Montpellier, qui permettrait de relier Séville à Amsterdam, a été repoussée par le gouvernement français et ce, à l'encontre des priorités européennes et de ses offres de cofinancement.